30 On assiste donc à une délocalisation de la production.

Mais les industriels de jadis, avec des visions à long terme, ont fait place à des financiers qui ont un appétit démesuré à court terme.

Nous comptons sur vous, évidemment peut être avec le concours du commissaire au commerce extérieur pour travailler sur des règles modificatrices, sur des baisses tarifaires par exemple, sur les aides publiques, qu'il faut peut être revoir, mais aussi sur la continuité de l'activité car M. Mittal ne peut garder un outil pour ne pas l'utiliser et empêcher d'autres de le reprendre.